Frau Präsidentin, Frau Kommissarin, meine sehr geehrten Damen und Herren!

Und die Europäische Union sind wir alle Bürgerinnen und Bürger, Gemeinden, Regionen, Nationen und die europäische Gemeinschaft.

Die Zukunft benötigt eine Stärkung der europäischen Demokratie, keine Entscheidung ohne das Europäische Parlament, die Beseitigung der Einstimmigkeit im Entscheidungsprozess, ein europäisches Wahlrecht mit europäischen Listen, das Initiativrecht, die Budgethoheit, Eigenfinanzierung, europäische Volksabstimmungen. Die Zukunft benötigt eine europäische Regierung, die dann Sprecherin des Kontinents in der Welt ist und über eine gemeinsame Außen Sicherheits und Verteidigungspolitik verfügen muss. Unsere Zukunft benötigt europäische Antworten auf die global challenges unsere Zukunft benötigt einen Binnenmarkt ohne Barrieren, unsere Zukunft benötigt ein Budget, das der Größe der Aufgaben, der Anzahl der Bevölkerung Europas entspricht und in die Zukunft investiert. Und daher sage ich Ihnen Die Zukunft benötigt Dialog, europäisches Bewusstsein, gemeinsames Handeln. Wir als Parlamente müssen dafür bereitstehen.